La Syrie, la Libye, les forages illégaux...

De cette crise politique devra aussi naître une diplomatie commune pour assurer notre sécurité et protéger notre souveraineté européenne. Comme l'a dit le président de la République française, nous devons bâtir cette pax Mediterranea pas seulement avec des mots, mais avec des actes.